Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce soir, nous sommes nombreux à le répéter, mais c'est nécessaire la situation des jeunes Européens est désastreuse. Les jeunes paient injustement le lourd tribut de la crise. La jeunesse se détourne de plus en plus du projet européen. On ne peut accepter que l'on parle d'une génération sacrifiée, d'une génération abonnée au chômage ou aux contrats précaires. Or, une Europe qui investit dans sa jeunesse, c'est une Europe qui relance la croissance, qui redonne espoir à une génération espoir dans le modèle européen, dans les valeurs de solidarité.

Monsieur le Commissaire, plusieurs voies permettant le financement d'une telle garantie ont été évoquées, avec le FSE, via le programme social pour le changement et l'innovation, avec ou par d'autres initiatives qui ont été évoquées par mes collègues.